Ca mamă și ca reprezentant al unui stat aflat pe primele locuri în ceea ce privește găzduirea site urilor cu conținut pornografic, consider că statele membre ale Uniunii au nevoie de legi clare prin care pornografia infantilă să fie interzisă pe internet, iar furnizorii de servicii de internet să fie obligați să blocheze accesul publicului la site urile ce postează astfel de imagini.